Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, ce qu'il faut, c'est redonner confiance redonner confiance aux citoyens, redonner confiance aux acteurs économiques, redonner confiance aux marchés. Nous ne convaincrons pas les marchés en proposant sans arrêt d'augmenter les fonds mobilisés pour les interventions de secours.

Nous ne convaincrons pas les marchés en édictant des règles qui, une fois promulguées, ne sont pas appliquées. C'est le cas des agences de notation, Monsieur le Commissaire. Les trois principales agences de notation ne sont toujours pas agréées, ne sont toujours pas supervisées et continuent à peser d'un poids excessif sur les marchés financiers. Il est temps dès lors de faire quelque chose pour convaincre les marchés, Monsieur le Commissaire. Il faut que les institutions européennes remédient à la vraie crise, celle de la décision politique. Il appartient au Président de la Commission et à vous même de tenir vigoureusement la ligne que vous avez définie et pour laquelle vous avez le soutien du Parlement.